Señor presidente Tajani, honorables integrantes del Parlamento Europeo. Debería estar empinado en esta tribuna ante ustedes con una sonrisa dibujada en mi rostro, pero ni siquiera tengo fuerzas para simularla y, parafraseando a Sájarov,